Paní předsedající, já bych se chtěl v dnešním projevu projevit jako konkrétní, důsledný obhájce kohezní politiky a pogratulovat panu zpravodaji k velmi dobré zprávě. Kohezní politika není důležitá pouze pro regiony, protože odstraňuje znevýhodnění, ale tím, že konkrétně pomáhá a že také vychází ze zdola. Nemusíme se tvářit, že kohezní politika je nějakou Popelkou, naopak dokáže využívat nejnovějších vědeckých postupů. Právě tím, jak kohezní politika skutečně pomáhá, tak i tím je zaměřena na nové technologie a inovace. V kohezní politice najdeme spoustu dobrých projektů, předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace, vrácení do oběhu, zvýšení účinnosti, snížení spotřeby, např. při energetickém využívání. Důležitá je rovněž role obcí a měst při využívání nových technologií, biologických odpadů v zemědělství. Nemusíme se tvářit, že kohezní politika je nějaká statická veličina, naopak je velmi živá a v té zprávě je řada dobrých návrhů, konkrétních opatření.